Domnule președinte, domnule Borg, domnule comisar, eforturile de prevenire și combatere a terorismului trebuie să se intensifice, suntem cu toții de acord, având în vedere atacurile din ultimul an. Prezentul raport este binevenit, dar este esențială implementarea măsurilor și colaborarea între statele membre. Așa cum se arată și în raport, lupta împotriva terorismului este o luptă la nivel mondial și Uniunea Europeană nu poate aborda și câștiga de una singură.

Rezoluția Consiliului de securitate ONU din 2014 le impune statelor membre obligația de a incrimina anumite infracțiuni legate de terorism și trebuie, domnule comisar, să urmăriți acest lucru dacă se aplică.

Problema e că noi avem granițele Uniunii Europene și în afara spațiului Schengen și trebuie să faceți tot ce este posibil ca și statele care nu sunt în Schengen să intre în schimbul de informații, pentru că, până la urmă, trecerea teroriștilor e transfrontalieră și noi trebuie să ne preocupăm de granița Uniunii Europene. Sper, totuși, că vom face pași pentru a combate terorismul și a asigura pacea în lume, pentru că pacea salvează vieți omenești.